Dans ce dossier, Mesdames et Messieurs, la Commission partage largement les aspirations du Parlement depuis le début. Je ne parle pas seulement des six mois qui viennent de s'écouler depuis la publication de notre proposition.

Comme vous, nous voulons un système rapide, crédible et démocratique pour la gestion des crises bancaires en Europe. Votre Parlement a fait savoir, par la voix de son Président et celle de Sharon Bowles, son désaccord avec l'organisation d'une conférence intergouvernementale sur un texte introduit en procédure législative ordinaire. Sur ce point, comme vous le savez, la position de la Commission est claire depuis le début. L'article 114 constitue, à nos yeux, la base juridique appropriée pour la création du fonds unique. Aujourd'hui et plus que jamais, je maintiens cette position. Pour autant, le choix politique effectué par le Conseil de laisser les cotisations au fonds de résolution prévu par la directive BRRD au niveau national n'est pas, selon l'analyse de notre service juridique, contraire aux traités. Il est toutefois essentiel que le contenu de l'accord intergouvernemental soit bien limité aux éléments nécessaires pour gérer le transfert et la mutualisation des contributions bancaires. Tous les autres éléments, y compris la création du fonds, sa gouvernance, ses missions, le calcul des contributions et l'emprunt entre les compartiments nationaux dans la phase transitoire, doivent être fixés par le règlement adopté en procédure législative ordinaire. Accepter, pour le Parlement et par réalisme, un accord intergouvernemental limité serait une grande concession. De son côté, le Conseil doit reconnaître pleinement le rôle de ce Parlement en tant que colégislateur. Une fois ce principe posé, l'objectif est maintenant, et en quelques semaines, de dégager sur le fond les éléments d'un compromis ambitieux et acceptable. À ce stade, il y a trois grands sujets qu'il faut régler ensemble le financement, la gouvernance et la responsabilité démocratique du conseil de résolution unique. Concernant le financement, qui est évidemment au cœur des débats, c'est à dire la mise en place, comme l'a rappelé M.

Premièrement, plus vite nous mutualiserons les compartiments nationaux, mieux ce sera. Je suis personnellement favorable à une mutualisation à cinq ans plutôt que dix. Alternativement, si nous souhaitons maintenir une unité et un parallélisme entre la période prévue pour alimenter le fonds et la mutualisation, nous pourrions envisager une période de sept ans pour atteindre la stabilité. Dans une telle hypothèse, nous pourrions prévoir une mutualisation accrue en début de période.

Si un compartiment national se révèle insuffisant pour la résolution d'un établissement, il doit pouvoir emprunter aux autres compartiments. Troisièmement, à la fin de la période transitoire, c'est à dire lorsque le fonds sera entièrement mutualisé, le conseil de résolution devra être capable de collecter directement, auprès de toutes les banques, les contributions nécessaires, y compris les contributions ex post devant être levées en urgence en cas de besoin de financement. Le Conseil présente l'accord intergouvernemental comme un outil nécessaire. Soit, par réalisme, mais alors ce doit être une solution temporaire qui laissera place à une solution viable, à l'issue de la mutualisation.

Le risque est d'ailleurs limité puisque ces soutiens n'interviendront que sous la forme de garanties et de prêts dont le remboursement sera assuré par de l'argent privé, sans incidence pour le contribuable. Pour terminer sur le financement, nous devons nous garder de focaliser la négociation à l'excès sur la question du fonds. Il faut mesurer les réformes déjà réalisées avec vous sur la supervision, sur la capitalisation et même sur la résolution, avec l'accord politique sur la directive BRRD.

Le principe directeur, c'est désormais le bail in et non plus le bail out L'utilisation des fonds de résolution doit donc rester exceptionnelle. Je rappelle enfin, une nouvelle fois, qu'il ne s'agit pas d'argent public mais bien d'argent collecté auprès du secteur privé. J'ajouterai encore quelques points, Monsieur le Président. S'agissant de la gouvernance, nous devons trouver un compromis viable et crédible. Lorsque j'ai mis sur la table la proposition du mécanisme de résolution, j'ai insisté sur ce point, sans être idéologue, mais nous devons trouver les moyens d'une prise de décision rapide et efficace. La stabilité financière et le sort des déposants sont trop importants pour les sacrifier au nom d'une concurrence institutionnelle qui serait déplacée. Les décisions de résolution doivent être motivées par l'excellence technique et non pas par des considérations de politique nationale ou d'ego institutionnel. C'est dans cet esprit, encore une fois sans être idéologue, que j'avais proposé que la Commission soit l'institution chargée d'appuyer sur le bouton à partir de la proposition de résolution faite par l'autorité indépendante de résolution. Le Conseil a choisi une autre

encore. Le Parlement et le Conseil ont demandé à la Commission de faire preuve de créativité, de concevoir un système conforme à l'état de la jurisprudence. L'arrêt rendu par la Cour de justice, il y a quelques jours, sur la vente à découvert confirme la validité du système que nous avions initialement proposé. Je m'engage personnellement devant vous, Mesdames et Messieurs les députés, à tout mettre en œuvre pour trouver cette solution créative. Enfin, les discussions devront permettre de renforcer la responsabilité

D'emblée, dans notre proposition, nous avions affirmé clairement le principe d'une autorité indépendante mais comptable de ses actes devant le Parlement. Vous avez souhaité renforcer cette légitimité démocratique du conseil de résolution et je soutiens entièrement le point de vue du Parlement sur ce point. Sur le fond, je suis convaincu que le Conseil partage également cet objectif et j'espère que les discussions permettront de trouver un compromis satisfaisant. En conclusion, voici à mon sens les grands enjeux qui se posent à nous dans les trilogues qui vont commencer ou qui continuent et quelques unes des solutions que je me permets de mettre sur la table comme des propositions constructives. À la lecture de la réponse de la présidence grecque à Sharon Bowles et de ce que j'ai entendu également au Conseil Ecofin, il me semble que le Conseil est dans un état d'esprit d'ouverture et est prêt à trouver en tout cas, je le souhaite un compromis crédible. La Commission, de son côté, est là pour faciliter la recherche de solutions, et vous pouvez compter sur mon aide et sur celle de l'ensemble de mes équipes et de mes services. Il nous reste quelques semaines pour trouver un accord. Ce sujet est trop important pour prendre le risque d'un échec ou d'une attente trop longue qui fragiliserait l'ensemble de la construction de l'union bancaire. Depuis l'éclatement de la crise financière, en 2008, et plus encore depuis le début de la crise de la dette souveraine, en 2010, l'Europe a pu, nous avons pu, les citoyens ont pu mesurer les conséquences d'une certaine indécision à chaque fois que nous avons eu des difficultés à prendre les mesures qui s'imposaient rapidement. Nous sommes dans la dernière ligne droite de l'union bancaire sur le projet le plus ambitieux de ces dernières années et notre priorité absolue pour assainir le secteur financier est de rétablir la confiance. Il ne s'agit donc pas maintenant de faiblir au moment où nous approchons du résultat. Pour atteindre ce résultat dans les prochaines semaines, je veux confirmer la totale mobilisation et la disponibilité de la Commission européenne et la mienne, en particulier.